Damit wird den Forderungen einiger Mitgliedstaaten mehr als entsprochen. Bei aller Sparsamkeit dürfen wir nicht vergessen, dass es nach diesen Krisenzeiten eine Zukunft geben muss, die sich jedoch bei mehr als 20 Jugendarbeitslosigkeit gerade für kommende Generationen als überaus schwierig erweisen wird. Deshalb gilt es, trotz aller Sparzwänge stärker als bisher sowohl in Bildung als auch in die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze zu investieren, um nicht noch weiter in die Krise zu schlittern. Ein Beispiel Griechenland hat durchaus sehr viel Potenzial. Investieren wir dort in Solarenergie Kraftwerke, dann schaffen wir damit nicht nur nachhaltige Arbeitsplätze, sondern wir setzen auch einen deutlichen Schritt in puncto Klimaziele, wenn wir den Strom in unsere Breiten Europas bringen. Last but not least Ein Dankeschön an unsere beiden Berichterstatter und an alle Beteiligten.